Estamos de acuerdo y por eso se ha sacado del ámbito de aplicación de ese reglamento.

El consumidor tiene derecho a saber y desea saber si la carne que está comiendo, independientemente de que sepa si es saludable, procede de un animal clonado o no clonado, porque por las cuestiones que usted ha explicado del bienestar animal, o por razones éticas, puede negarse a consumirla.

lógicamente se clona a un animal cuando tiene unas características muy especiales, como en España se ha hecho con los toros bravos —en España hay dos toros bravos clonados, como usted sabe—.

Por lo tanto, vamos a tener la situación absurda de que nuestros ganaderos no van a poder utilizar una técnica nueva que les va a permitir ser más competitivos y, sin embargo, vamos a estar consumiendo, con etiqueta o sin ella, esos alimentos dentro de la Unión Europea.